Señora presidenta, la primera comparecencia de la Comisión para presentar el Pacto Verde es todo un signo de cuáles son sus prioridades y su determinación política, y mi grupo político se lo agradece. Nos presentan medidas necesarias y ambiciosas. La primera ley climática, reforzar nuestra ambición para conseguir la neutralidad climática en 2050, protección en frontera de la competitividad de una industria europea que innove y no contamine y protección de la biodiversidad de la mano de los agricultores y ganaderos en una nueva política comunitaria. Es, efectivamente, un gran reto y una gran oportunidad. Y este Pacto Verde constituye una nueva estrategia de crecimiento para Europa que nos debe colocar en la vanguardia del conocimiento, la innovación y la tecnología ―que será verde― pero que también debe crear puestos de trabajo y nuevas oportunidades para nuestras empresas. Todo ello en una transición que debe ser socialmente justa, debe ser responsable, debe ser equitativa e inclusiva.